virðulegi forseti við höldum áfram að ræða hér á hinu háa alþingi um hugsanleg samgöngumannvirki hér á landi ég er hér kominn upp í ræðustól til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um það hvort samgönguyfirvöld hafi með einhverjum hætti hafið undirbúning þess að tvöfalda hvalfjarðargöng og ef svo er hvað hafi þá verið gert það vita það náttúrlega allir að þessi göng voru mikið tímamótamannvirki á sínum tíma þau hafa fyllilega sannað gildi sitt fyrir löngu og hafa eflaust orðið mikil lyftistöng fyrir byggðir norðan hvalfjarðar á vesturlandi og jafnvel á norðurlandi þau hafa líka leitt til þess að slysum hefur mjög fækkað slys sem áður voru tíð til að mynda í hvalfirði heyra nú sögunni til eða svo til á sama tíma sjáum við einnig að það er mikil uppbygging til að mynda á grundartanga ég held að hún fari ekki fram hjá neinum bæði varðandi stóriðju núna hugsanlega í tengslum við síauknar farskipasiglingar við sjáum að fyrirtæki eins og faxaflóahafnir eru að hasla sér völl á grundartanga og virðast hafa áform þar til að mynda varðandi uppskipun á þungavarningi gámum og öðru þannig að það er mjög margt sem svona að minnsta kosti vildi ég segja mælir með því að það verði farið að skoða tvöföldun á hvalfjarðargöngum ég hef sjálfur verið hálf skeptískur á það hvort það væri í raun og veru þörf á að tvöfalda þessi mannvirki en ég verð að segja það virðulegi forseti að þegar maður hefur horft á þessa þróun þá hlýtur maður eiginlega að snúast á sveif og hugsa með sér að þetta sé að minnsta kosti hlutur sem er skoðandi nýlega var haldinn aðalfundur hjá speli sem er fyrirtækið sem á og rekur hvalfjarðargöngin í dag og þar kom meðal annars fram í máli gísla gíslasonar stjórnarformanns að það yrði verkefni stjórnar spalar á komandi mánuðum að taka upp viðræður einmitt við samgönguyfirvöld um það hvernig megi tryggja að hvalfjarðargöngin og aðliggjandi umferðarmannvirki hérna drögum við náttúrlega þá inn vesturlandsveginn líka þó að hann heyri ekki undir þessa fyrirspurn en hvernig öll þessi umferðarmannvirki eigi að afkasta þeirri umferð sem verði fyrirsjáanleg á komandi árum þess vegna virðulegi forseti kem ég nú hérna upp og ber fram þessa fyrirspurn fyrir hæstvirtan ráðherra og vil sem sagt fá að heyra einhverjar fréttir af því horft einmitt samgönguyfirvöld hafi með einhverjum hætti undirbúið það að fara í þetta verkefni og þá hvað hafi verið gert og jafnvel hvað samgönguyfirvöld hyggist gera